Am votat în favoarea acestui raport, deoarece gazele de șist capătă o importanță din ce în ce mai mare, devenind noi surse potențiale de aprovizionare. În momentul de față, este prea devreme pentru a stabili dacă în Europa ar putea fi exploatate cantități semnificative de gaze, însă unele state membre au permis deja exploatarea gazelor de șist, iar, în cazul în care ele sunt identificate, vor realiza și extragerea lor.

Consider că nu există niciun motiv împotriva exploatării gazelor de șist, atâta timp cât standardele de mediu nu sunt încălcate, iar în prezent nu există norme de mediu la nivel european în ceea ce privește gazele de șist.